no ha habido ni siquiera una cumbre sobre el empleo. Podría haber dicho también, señor Presidente, que la Comisión tiene una agenda del año pasado, que ya era vieja en su momento y que tampoco responde en este momento a las necesidades tan apremiantes de millones y millones de ciudadanos, de toda una generación de europeos y de todo el estado del bienestar cuyo futuro está en juego. Señor Presidente, quiero solicitarle su liderazgo necesitamos un liderazgo activo, un liderazgo que rompa las inercias, que rompa la opacidad y que le diga al Consejo que no podemos seguir así. Necesitamos una Comisión que no sólo gestione los recursos ordinarios y los asuntos ordinarios, sino que en este momento difícil —yo sé que es difícil para usted, señor Presidente— se ponga al frente de Europa en un gran acuerdo institucional para dar esperanza a toda una generación de europeos.